Madame la Présidente, Monsieur le Médiateur, Monsieur le Commissaire, chers collègues, donnons un visage à l'Europe des citoyens. Il est de la responsabilité de toutes les institutions européennes de tout mettre en œuvre pour informer les citoyens de tous leurs moyens de recours en cas de violation du droit communautaire et de mauvaise administration des institutions européennes.

2009. La Commission européenne y est le plus souvent pointée du doigt par le Médiateur, et souvent pour l'absence d'informations.

Ensuite, je souhaite remercier notre Médiateur européen pour tout le travail accompli, avec l'ensemble de son équipe, pour sa disponibilité et son excellente collaboration avec la commission des pétitions.

Son rôle représente une garantie essentielle pour le respect du principe de transparence et de bonne administration, et c'est là la véritable protection pour nos concitoyens. Enfin, il serait temps que nos concitoyens soient davantage informés des moyens de recours qu'ils ont envers la Commission européenne, à savoir le Médiateur européen et la commission des pétitions.